Monsieur van Baalen, je vous remercie d'accepter ma question. J'ai peur de ne pas faire partie, hélas, de ce que vous appelez les forces crédibles du Parlement européen puisque je suis moins sévère que la plupart des députés de ce Parlement à l'égard de la Russie. Vous avez tout de même dit une chose très intéressante vous avez souligné qu'il fallait se départir d'une attitude totalement négative vis à vis de la Russie et qu'il fallait coopérer avec la société civile russe.